Ja, hvala z besedo. Spoštovani minister, vaši uradniki so vam prav lepo, napisali tele odgovore, vendar govorite na podlagi nekih dokumentov, ki jih sploh ni. V Sloveniji je opravilni jezik slovenščina. In če ni prevoda, na podlagi česa potem vsi ti zakoni, vas lepo vprašam? In ker mi je zmanjkalo časa, ste zelo na hitro odgovorili tudi na moja ostala vprašanja. Namreč kdo, imena prosim, na Ministrstvu za zdravje je bil, konkretno, odgovoren v letih dva tisoč šestnajst, sedemnajst, osemnajst in devetnajst za pripravo teh dopolnitev oziroma sprememb, ki se nanašajo razvrstitev prepovedanih drog v uredbi? Koliko dopolnitev oziroma sprememb, ki se nanašajo na razvrstitev prepovedanih drog v omenjeni uredbi, ste podali v vladno proceduro od sedmega desetega dva tisoč šestnajst do danes? In kako razlagate neskladje, da je po devetem členu ZPPPD-ja rastlino konopljo možno gojiti v industrijske in prehranske namene, hkrati pa je na podlagi tretjega člena ZPPD-ja konoplja kot rastlina uvrščena v drugo skupino prepovedanih drog? Zakaj Ministrstvo za zdravje na Komisijo Vlade Republike Slovenije za droge do zdaj še ni podalo predloga za umik rastline konoplje iz uredbe, kot je to naredilo na primer pri, bupropionu na dvanajsti seji Komisije Vlade Republike Slovenije za droge, kot ste prej omenili? Skratka, prosim, da pojasnite, kdaj je bilo pojasnilo o nepravilnem prevodu konvencije o mamilih iz leta tisoč devetsto enainšestdeset poslano in komu? Zanima me tudi, kdo je pripravljal stališča Slovenije za sejo UNDOK CND Združenih narodov, ki bo na Dunaju, kajti zanima nas, kakšna so ta stališča in kdo je v tej delegaciji. Kajti stališča bi morali pripravljati Komisija za droge, ki pa se ni sestala pet let. Prosim, razložite mi to.